Nadie puede ni podrá explicar razonablemente una negativa. Conocemos las cifras decepcionantes, amargas. ¿A qué pobre le importa la base jurídica, o la sentencia, o la PAC, o lo social? ¿Vamos a explicárselo a ellos? Yo, ni quiero, ni puedo. No justificamos que no damos, Señorías, pero queremos justificar que ahora les quitamos lo que les dimos, y esto es verdaderamente inexplicable. Pido justicia y pido compasión. No podemos limitar los 500 millones porque son necesarios. Para los pobres la situación no es de crisis, es crítica y afecta a los más vulnerables de entre ellos ancianos, niños, enfermos, sin techo, sin energía, sin medicamentos y sin alimentos. Reaccionen, señores del Consejo, reaccionen.